hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús númer tuttugu og sex nítján hundruð níutíu og fjögur með síðari breytingum með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um fjöleignarhús sem eru settar fram fyrst og fremst vegna ákvæða um leiðsögu og hjálparhunda en fjallar þó einnig almennt um hunda og kattahald í fjöleignarhúsum til þessa hafa sömu lög gilt um leiðsögu og hjálparhunda í fjölbýli og gilda um hundahald almennt því hefur fólk sem þarf á slíkum hundum að halda þurft samþykki allra íbúa viðkomandi húss og andstaða eins íbúa nægt til að hindra þessa mikilvægu aðstoð

einstaklings í frumvarpinu er kveðið á um sérstaka heimild fyrir fólk með fötlun til að halda leiðsögu og hjálparhund í fjöleignarhúsum með breytingunni verður því heimilt að halda leiðsögu og hjálparhund í íbúð sinni án þess að fyrir liggi samþykki annarra íbúðareigenda í húsinu fortakslaust neitunarvald annarra íbúðareigenda er þannig afnumið og réttur fatlaðs fólks settur í forgang samkvæmt frumvarpinu skal þinglýsa yfirlýsingu um það ef leiðsögu og hjálparhundur er í fjölbýlishúsi og vekja athygli á því í yfirlýsingu húsfélags við sölu einnig eru fyrirmæli um það hvernig tekið skuli á málum þegar leiðsögu og hjálparhundur veldur ofnæmi annars íbúa en líkur á slíkum vanda eru ekki taldar miklar þar sem alvarlegt hundaofnæmi er tiltölulega fátítt með frumvarpinu er staðfest sú meginregla að hunda og kattahald í fjöleignarhúsi sé háð samþykki allra eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang aftur á móti þarf ekki samþykki annarra eigenda fyrir hunda og kattahaldi þegar hvorki er um sameiginlegan stigagang né inngang að ræða þá eru einnig sett nánari fyrirmæli um skyldu til að afla leyfis til sveitarfélags til hunda og kattahalds en

aðra íbúa auk þess eru lagðar til sameiginlegar reglur sem eiga bæði við um hunda og kattahald þegar samþykki allra liggur fyrir og þegar það er frjálst þar sem hunda og kattahaldi eru settar ýmsar skorður af tilliti til þeirra sem í húsinu búa og kveðið á um úrræði við brotum eiganda dýrs á skyldum sínum gagnvart öðrum íbúum virðulegur forseti ég hef reifað meginatriði þessa stutta frumvarps og þær breytingar á lögum um fjöleignarhús sem lagðar eru til það mun síðar fara til frekari umfjöllunar hjá háttvirtum félags og tryggingamálanefnd að mínu áliti eru þetta ekki stórvægilegar breytingar en engu að síður mikilvægar þar sem þær fjalla um mikilvæga réttarbót fyrir fatlað fólk sem þarf á leiðsögu eða hjálparhundum að halda það er ástæða til að taka fram að hér er ekki um að ræða mjög mörg tilfelli og miðað við þær hundrað þúsund íbúðir sem eru í landinu hefur hingað til sennilega verið um fjögur til sex blindrahundar og við erum að tala hér um sárafá tilfelli en alls óviðunandi ef fólk hrekst á milli jafnvel þegar það er komið loksins fær tækifæri til að fá þetta mikilvæga hjálpartæki sem leiðsöguhundur er aðrar breytingar á þessu frumvarpi eru til þess fallnar að skýra réttindi til hunda og kattahalds jafnt gagnvart